Avšak na hraniciach medzi starými a novými členskými krajinami stále existujú obmedzujúce opatrenia.

Pritom prejazd je ešte výrazne zúžený betónovou zábranou. Nie je ničím výnimočným, že na tejto hranici sa pravidelne vykonáva kontrola rýchlosti prechádzajúcich vozidiel a dosť často aj policajné kontroly dokladov a obsahu kufrov áut.

Na to, že občan prekračuje hranicu členského štátu Únie, by ho mala upozorniť len obyčajná informačná tabuľa. Uvedené správanie, a to nielen v prípade Rakúska, je porušovaním pravidiel Schengenu a Európska komisia by mala na to dať principiálnu odpoveď.